á lögum um vexti og verðtryggingu númer þrjátíu og átta tvö þúsund og eitt með síðari breytingum sem er tvö hundruð þrítugustu og sjöunda mál þingsins á þingskjali þrjú hundruð þrjátíu og tvö frumvarpið er liður í aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í þágu heimilanna

þetta var ein af þeim hugmyndum sem kynntar voru þá og kemur núna inn í þingið svo við getum freistað þess að afgreiða það fyrir jól hér er um að ræða eitt af mikilvægu málunum sem léttir byrði margra því er ætlað er að koma til móts við fjölskyldur og heimili í landinu í kjölfar fjármálakreppunnar sem ríður nú yfir heiminn en í áætluninni kemur meðal annars fram að áætlað sé að endurskoða lög um dráttarvexti með það að markmiði að þeir vextir lækki í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um vexti og verðtryggingu varðandi útreikning dráttarvaxta sem miða að því að lækka dráttarvexti breytingarnar eru þríþættar í fyrsta lagi er lagt til að dráttarvextir miðist framvegis við sjö prósent álag ofan á algengustu skammtímalán seðlabankans til lánastofnana en í gildandi lögum er kveðið á um að dráttarvextir eigi að vera samtala gildandi algengustu vaxta skammtímalána seðlabanka til lánastofnana auk ellefu prósent álags það er verið er að lækka álagið um fjögur prósent úr ellefu í sjöunda í öðru lagi er lagt til að heimild seðlabanka til að ákveða annað vanefndaálag ofan á viðmiðunarvexti verði felld brott en samkvæmt gildandi lögum hefur seðlabanki íslands heimild til að ákveða annað vanefndaálag en ellefu prósent það er frá sjö prósent og upp í fimmtán prósent loks er lagt til að seðlabankinn birti ákvörðun um dráttarvexti fjórum sinnum á ári í stað tvisvar sinnum nú eftir sem áður er gert ráð fyrir að heimilt verði að semja um fastan hundraðshluta vanefndaálags ofan á grunn dráttarvaxta og um fastan hundraðshluta dráttarvaxta nema þegar um neytendalán er að ræða eins og ég nefndi áðan er þetta eitt af mörgum málum sem voru kynnt í viðamiklum pakka sem formenn stjórnarflokkanna kynntu um daginn til að létta undir með heimilum í landinu margt er að sjálfsögðu enn í vinnslu og skoðun og útfærslu sumu er hægt að breyta með einföldum lagabreytingum eins og þessum er hafa strax áhrif sérstaklega á þá sem eiga í mestu erfiðleikunum núna út af fasteignakaupum og tekjusamdrætti og erfiðum og dýrari lánum og því er þetta aðgerð sem ætti að skipta talsverðu máli með frumvarpinu er gert ráð fyrir að dráttarvextir miði

og fjórar milljónir á árinu tvö þúsund og níu hins vegar verður ekki séð að frumvarpið muni hafa í för með sér kostnað fyrir ríkissjóð virðulegi forseti að lokum legg ég